virðulegi forseti í dag gerðist sá einstaki atburður á alþingi að hæstvirtur forseti gerði lítið úr annars ágætri ræðu háttvirts þingmanns vigdísar hauksdóttur það sem háttvirtur þingmaður gerði var að gagnrýna störf alþingis

og tel að við þurfum að gera bragarbót á starfsháttum hér verður mér gefin einkunn úr ræðustól verður mér gefin einkunn af forseta alþingis það er ágætt að fá að vita slíkt fyrir fram og ég tel brýnt vegna þess að ég tel að þetta hafi verið ómaklegt og ósanngjarnt af forseta alþingis að þetta verði rætt í forsætisnefnd